Voorzitter, beste commissaris, geachte collega's, het Europees Parlement moet veel kritischer kijken naar haar uitgavenpatroon. Nu geldt het beschikbare budget als uitgangspunt. Dit geeft de perverse prikkel om het budget ook daadwerkelijk volledig uit te geven.

Anders dan in nationale parlementen lijkt het in dit Huis politiek niet interessant om geld over te houden dat terugvloeit naar de belastingbetaler. Natuurlijk zijn er zaken die we op Europees niveau moeten aanpakken, zoals terrorisme, het verbeteren van de Europese interne markt en het bewaken van de Europese buitengrenzen.

Denk hierbij aan gratis treinkaartjes, een Europees museum en zelfs een extra budget voor het verzenden van kerstkaarten. Er moet anders worden omgegaan met het geld van de belastingbetaler. Ik stel daarom een Europese zalmnorm voor de inkomsten mogen de uitgaven niet langer bepalen. Het Parlement moet eventuele tegenvallers zelf opvangen. Als er meer geld wordt uitgegeven aan de ene kant, zal er ergens anders op moeten worden bezuinigd.